Najlepša hvala. Glejte, ta zakon, ki ga predlaga Nova Slovenija, zagotavlja zlasti elemente pravičnosti. Na eni strani tekom številnih razprav lahko slišimo, kako je nedostojno, da toliko in toliko ljudi živi pod pragom revščine. In potem, končno, ko pride politična stranka in reče: "Ja, vlagamo zakonodajo, ki bo te krivice z popravila." Se pravi, po vaše krivice, tisti, ki živijo pod pragom revščine, da se jim omogoči dostojno življenje, rečete, da gre za populizem. Zakaj gre tukaj za populizem, zaradi tega, ker želimo popraviti krivice, ki so nastale? Če popravljamo krivice, gre z zagotavljanje elementov pravičnosti, ne pa za populizem. In kot kaže, imamo različno pojmovanje, kaj populizem je in kaj populizem ni. Pa bi jaz tukaj se obrnil najprej v statistiko. Glejte, po Statističnem uradu Republike Slovenije, je prvega prvega dva tisoč osemnajst živelo dvesto sedemnajst tisoč devetsto šestdeset žensk, starih petinšestdeset let in več. Pokojnino v Sloveniji po podatkih prejema dvesto tisoč štiristo sedeminšestdeset žensk, od tega pa prejema petinšestdeset tisoč petsto devetinsedemdeset žensk manj kot petsto evrov. Dragi Desus, tukaj ne gre za dve kepici sladoleda ob regresu. Tukaj govorimo o številki petinšestdeset tisoč petsto devetinsedemdeset. V moji soseščini je veliko žensk, ki prejemajo pod petsto evrov pokojnine. In sedaj, ko zavračate naš predlog, ki govori, da bi vse ženske prejele, se pravi, ki prejemajo manj kot petsto evrov, katerihkoli, prihodkov, se pravi, da bi dobile sto evrov mesečno dodatka, pravite, da to ne gre skupaj. In zdaj je pa, vas res ne razumem, kdo tisti ta pravi borec za višje penzije v tej državi. In če zavračate naš predlog, po potem povejte, kaj pa je sistemski predlog predstavnici vlade. Če zavračate to stvar, ob tem, ko zavračate, pridite tja na govorniški pult, pa povejte: "Predlagamo drugače, predlagamo nekaj drugega." Ampak jaz vam eno stvar zagotavljam, da se bo mandat odvrnil, Nova Slovenija bo še trikrat vložila ta zakon zaradi tega, ker je dober, ker odpravlja tudi krivice, vi pa boste še vedno govorili, da ni sistemsko urejeno. Torej, če govorite, da ni sistemsko urejeno, potem dajte urediti vi, ko ste prvi poklicani, če vladate, k temu, da dejansko vladate, ne pa da samo oporekate dobrim rešitvam, ki se tukaj v državnem zboru vlagajo s strani opozicije. Zlasti pa se je sistem demontiral leta dva tisoč enajst po Svetlikovem predlogu. Namreč, glejte, tudi bivši sistem, ženske, ki so takrat ostajale doma, bile gospodinje, niso imele niti možnosti, po, nobenih pogojev, da bi lahko vplačevala, vplačevale prispevke, da si bi lahko danes dobile, dobile zaslužno penzijo, zaslužno pokojnino, niti možnosti niso imele, sistem tega ni predvidel. In te ženske danes prejmejo nič evrov pokojnine. Tem je treba pomagati, kar se je zgodila krivica z ministrom Svetlikom dva tisoč enajst. In zdaj mi pa povejte, kje pa je pravičnost, da nekdo, ki je bil med neko vojno otrok, prejema zaslužno pokojnino zaradi tega, ker je bil med to vojno kao udeležen vojne in tako dalje, prejema zaslužno pokojnino, tudi ni, nima pokojnine iz naslova vplačevanja prispevkov, na drugi strani pa te gospodinje nimajo nič. Kje kje so, kje je zagotavljanje pravičnosti? In če smo pošteni, potem moramo zagotavljati zlasti pravičnost in to, kar je prav. Zlasti pa se obračajo, nas ljudje, to veste poslanci sami, ko posameznicam umre mož, postanejo vdove in imajo na primer štiristo dvajset evrov pokojnine. V, v, v hiši nič drugega jim ne preostane, kot to, kar so garale skozi celotno življenje, imajo hišo, da hišo prodajo. Kljub temu da prodajo hišo, pa od tega izkupička na primer si ne morejo potem plačevati doma za upokojence in nadaljnjega, življenja. In okoliščine so izredno težke. Pogovarjamo pa se o skupku osem milijonov evrov, na drugi strani pa imate, pa imamo zgodbe, ko smo v tem mandatu v zadnjih treh mesecih tako čez palec vrgli nekam štiristo milijonov evrov zaradi tega, da smo kupili si socialni mir za naslednje obdobje vladanja, ampak to ni problem. Za konec, kaj je bil predlog Nove Slovenije, o katerem smo govorili že v zadnjih dveh letih glede pokojnin. Glejte, naš pokojninski sistem vsekakor potrebuje temeljite spremembe, začenši s celotnim sistemom. V Novi Sloveniji, ni skrivnost, predlagamo tristebrni pokojninski sistem. Prvi der, del bi govorili o univerzalni penziji, dostojni pokojnini v obliki petsto evrov za vse ljudi, se pravi, govorimo o tem, da si državljani Republike Slovenije zaslužijo, da prejemejo določen znesek ne glede na vplačila in tako dalje. In ta predlog, ki ga pa danes predstavlja Nova Slovenija je tudi za popravek krivic za nazaj. Če tega ne bomo danes popravili, potem pa povejte, na kakšen sistemski ukrep bo vlada startala, da bomo lahko ta, ta problem rešili v doglednem času. Jaz pričakujem tekom današnje razprave predstavnici odgovor kdaj, kako. V treh točkah, kdaj, kako in kdaj in na kakšen način bomo to obravnavali, da bo finančno vzdržno sistemsko, kot vi pravite.